Monsieur le Président, Madame la Commissaire, vous avez mentionné la réglementation européenne sur les émissions de CO des voitures.

2015. J'aimerais qu'à un moment donné la démocratie puisse fonctionner et que la transparence de ce qui se débat dans ce Parlement puisse être connue des citoyens, parce que ceux qui, sur les bancs des conservateurs, prétendent protéger les citoyens les laissent aujourd'hui face à l'explosion de leurs factures de carburant. Ils laissent les salariés face aux délocalisations d'une industrie qui n'a pas innové et qui a quitté nos territoires. Et ils laissent les citoyens du monde entier face au changement climatique.

Nous avons à la fois des gouvernements qui n'arrivent pas à changer de logiciel, qui n'arrivent pas à imaginer un modèle économique qui soit autre chose que l'endettement des ménages, l'endettement des États et l'endettement vis à vis du climat ou de la planète.

Le nucléaire, la séquestration de carbone, les sables bitumineux, les gaz de schiste essaient de tirer profit de cette indécision politique.

Davies n'est pas parfait, mais il serait irresponsable que ce Parlement valide l'irresponsabilité totale de la Pologne.